íslandi númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og níu með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn birkir jón jónsson sigurður ingi jóhannsson og gunnar bragi sveinsson með þessu frumvarpi er verið að leggja til að endurgreiðsluhlutfall vegna kvikmyndaframleiðslu verði hækkað úr tuttugu prósent í tuttugu og fimm prósent á undanförnum árum hefur mikil þekking skapast í kvikmyndagerð hér á landi meðal annars vegna aðgerða stjórnvalda sem snúa þá fyrst og fremst að þessu endurgreiðslukerfi sem komið var á með lögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og níu og sem og aukinna framlaga vil kvikmyndasjóðs kvikmyndir leikstjórar og leikarar hafa notið alþjóðlegrar viðurkenningar sem hafa haft mikið gildi í landkynningu eftirvinnsla kvikmynda sem er tímafrekasti þátturinn við gerð kvikmynda hefur einnig aukist hér á landi bakslag hefur hins vegar komið í uppbyggingu þessarar atvinnugreinar þessarar sprotagreinar hér á íslandi vegna efnahagsástandsins og niðurskurðar hjá ríkinu flutningsmenn telja að það sé mjög mikilvægt að snúa þeirri þróun við og fjölga um leið störfum en áætlað er að um sjötíu prósent af kostnaði við gerð kvikmynda sé launakostnaður því er lagt til eins og ég nefndi áðan að endurgreiðsluhlutfallið verði hækkað úr tuttugu prósent í tuttugu og fimm prósent og er þessi tillaga í samræmi við tillögur atvinnumálahóps framsóknarflokksins sem lagðar voru fram á flokksþinginu tvö þúsund og ellefu í frumvarpinu má einnig finna ákvæði til bráðabirgða sem segir að þegar þessi lög verða búin að taka gildi að þeir sem þegar hafa fengið endurgreiðsluvilyrði fyrir gildistöku laganna eiga þeir þá einnig kost á að sækja aftur um endurgreiðsluvilyrði eftir að endurgreiðsluhlutfallið hefur verið hækkað að því gefnu að framleiðsla kvikmyndar eða sjónvarpsefnis er ekki hafin mikið af umræðunni sem hefur verið í samfélaginu um sköpun nýrra starfa hefur snúið að störfum eins og til dæmis í stóriðju sem tekur töluvert langan tíma að koma á fót en hvað varðar hins vegar þessi störf í kvikmyndagerð þá held ég að ef væri farið í þessa breytingu sem hér er verið að leggja til þá ættum við að geta fjölgað töluvert störfum og ekki bara endilega störfum sem krefjast þá sérþekkingar eins og ég nefndi áðan eða menntunar heldur er ekkert óalgengt að þegar er um að ræða stór kvikmyndaverkefni að fjölmargir statistar koma að vinnu að þau verkefni þannig að þar gæti einmitt komið til móts hugsanlega við ýmsa þá sem hafa ekki verið á atvinnuleysisskrá eða farið inn í skólakerfið vegna skorts á atvinnu ég vonast til að þetta mál fái jákvæða umfjöllun og legg til að